Señor presidente, hoy Oriol Junqueras, exdiputado en este Parlamento, y Joaquim Forn, consejero de Interior del Gobierno de Cataluña, han cumplido ocho meses en la cárcel, doscientos cuarenta y dos días privados injustamente de libertad. Ellos son dos de los nueve presos políticos catalanes que desde hace meses han sido secuestrados y están lejos de su casa y de sus familias. Hoy también hemos conocido que es inminente el traslado de estos presos a prisiones de Cataluña.

Lo que sería justo es que nuestros presos políticos estuvieran libres, estuvieran con sus familias, en sus casas. Y también lo que sería justo es que algún día los que han abusado de la figura de la prisión preventiva y los que han retorcido el Derecho tuvieran que dar explicaciones por lo que están haciendo. Los presos no serán moneda de cambio, porque queda por resolver su libertad y queda por resolver el derecho efectivo de la autodeterminación de nuestro país.